Az állásfoglalási indítvány helyesen állapítja meg, hogy a hegyvidéki régióknak, a szigeteknek és a gyéren lakott területeknek különösen nehéz kihívásokkal kell megbirkózniuk, ezért speciális regionális fejlesztési programokat és támogatást igényelnek. Az előterjesztés foglalkozik a bruttó hazai termékkel, a GDP vel, mint mutatószámmal. Ezzel kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy a jövőben is a GDP t kell megőrizni a regionális politikai támogatásra való tagállami jogosultság mérőeszközeként az uniós alapok felosztásakor. A GDP alapvető mérőszáma a fejlettségnek, a fejlődésnek, a regionális fejlesztési tevékenységek hatásának, és olyan indikátor, amelyik kapcsolatba hozható a többi mutatóval is. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy figyelmen kívül szabad hagyni a gazdasági döntések társadalmi és környezeti következményeit, hiszen csak az a növekedés hasznos, mely társadalmi fejlődéssel és életminőség javulással is párosul. Tagállami szinten az egyes országokon belül a döntéshozók fordulhatnak alternatív mutatókhoz a régiók közötti fejlesztési támogatások elosztásánál, így a hegyvidéki, szigeti és gyéren lakott régióknak szánt tagállami támogatások meghatározásakor. Azonban szeretném a Bizottság figyelmét felhívni arra, hogy uniós szinten meg kell tartanunk a GDP t, mint a támogatási jogosultság mércéjét meghatározó alapvető mutatószámot annak érdekében, hogy a kevésbé fejlett tagállamok hatékony felhasználását tovább folytathassuk.